En el último año, hemos tenido muchos muertos y muchos ataques a defensores de derechos humanos, activistas ambientales, incluso a personas como el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha sido víctima también de ataques contra su persona, con lo cual creo que es una Resolución muy pertinente. También creo que es necesario decir que, más allá de lo declarativo, hemos de ser capaces de ver qué puede hacer la Unión Europea para cambiar este clima de impunidad, y hay algunas cosas que creo que son importantes. Primero apoyo a la Fiscalía General y a todos sus esfuerzos contra la impunidad.

Eso hay que apoyarlo hasta el final, es muy importante. Tercero en la reforma del sistema constitucional judicial, tenemos noticias de que el Parlamento guatemalteco puede llegar a diluir la reforma.